Comme toutes les politiques européennes, la coopération Schengen doit donc s'adapter à la réalité qu'elle recouvre aujourd'hui et qui n'est plus la même que celle d'il y a dix ans. C'est en ce sens qu'il faut lire les propositions des gouvernements italien et français, et les réponses pragmatiques et nécessaires apportées aujourd'hui par la Commission dans sa communication sur l'immigration. La confiance mutuelle entre les États parties à l'espace Schengen est certes la pierre angulaire de la coopération Schengen. Mais cette confiance repose sur des obligations réciproques. Si l'une des parties ne respecte pas ses obligations et crée des appels d'air, c'est tout le système qui devient défaillant. Il doit donc être possible aux autres États de répondre à cette défaillance en rétablissant un contrôle temporaire et strictement encadré de ses frontières. Ce faisant, ces États défaillants seront clairement invités à mieux contrôler leurs frontières extérieures. Par ailleurs, ces mesures, telles que présentées par la Commission, respecteraient pleinement l'esprit de Schengen dans la mesure où ces contrôles seraient réintroduits en dernier ressort et la décision serait prise au niveau européen et non pas intergouvernemental. De telles mesures seront intrinsèquement liées à l'ensemble des mesures envisagées à long terme dans la perspective d'une politique migratoire commune.

En quelques semaines, les migrants venant des pays riverains de la Méditerranée ont représenté un pourcentage notable de l'immigration annuelle française. Cet acquis n'est pas statique mais doit au contraire évoluer.